Meine Damen und Herren! Sie sind sicherlich alle informiert über den schwerwiegenden Vorfall, der sich hier ereignet hat. Unser Kollege Papastamkos hat einen medizinisch ernstzunehmenden Zusammenbruch erlebt. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wie die endgültige Diagnose ist, aber ganz sicher ist der Vorgang ernst zu nehmen.

die außergewöhnlich war.

Sobald wir eine Diagnose aus dem Krankenhaus haben, werde ich Ihnen mitteilen, um welchen Vorfall es sich handelt und wie ernst die Angelegenheit ist, selbstverständlich in der gebotenen Diskretion.

Seine Ehefrau befindet sich auf dem Weg nach Straßburg. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen haben mich, wie ich finde, berechtigt darauf hingewiesen, dass wir über die Art und Weise der Abstimmungen in diesem Hause nachdenken müssen.

das geht nicht.

Der Ausschuss war nicht in der Lage, die vielen Änderungsanträge zu reduzieren. Ich muss Ihnen auch sagen, dass mir praktisch alle Fraktionen das Signal gegeben haben, dass sie diese Abstimmung wünschen. Ein Kollege hat heute Morgen die Vertagung beantragt. Diese Vertagung ist abgelehnt worden. Das heißt, wir alle müssen darüber nachdenken, ohne dass jetzt irgendjemand irgendeine Schuld hat, aber wir müssen darüber nachdenken, ob wir andere Wege finden, um zu vermeiden, dass wir hier Stunden um Stunden abstimmen, wo man seien wir doch mal ehrlich! am Ende der Abstimmung oft auch nicht mehr weiß, worüber man am Anfang noch abgestimmt hat. Doch den Überblick zu behalten, ist sehr schwierig. Deshalb werde ich mit den Kolleginnen und Kollegen in der Konferenz der Präsidenten und auch im Parlamentspräsidium darüber nachdenken, wie wir das verbessern können. Ich kann da keine schnelle Abhilfe versprechen, aber eines ist klar Wir sollten die Konsequenzen daraus ziehen und darüber nachdenken! Ich glaube, dass ich in Ihrer aller Namen spreche, wenn ich sage, dass diejenigen, die beten können, beten werden und diejenigen, die hoffen, hoffen werden, dass der Kollege Papastamkos gesund in unsere Reihen wiederkehren wird.